áður en gengið er til dagskrár vill forseti geta þess að í hádeginu í dag komu í þinghúsið sextíu og þriggja átta ára nemendur úr hörðuvallaskóla og afhentu forseta póstkort til allra sextíu og þriggja þingmanna í tilefni af alþjóðlegri athafnaviku við alþingismenn þökkum þessum áhugasömu nemendum fyrir einlæg og skýr skilaboð til þingmanna